þar sem háttvirtur þingmaður hefur gengið úr ræðustól vill forseti freista þess að fjölga í salnum með því að hringja til fundar og við skulum athuga hvort það ber ekki árangur vegna orða háttvirts þingmanns er rétt að taka það fram að bæði hæstvirtan forsætisráðherra og hæstvirtur utanríkisráðherra eru í húsi